Señora presidenta, señor comisario, durante el debate hemos visto de hecho la importancia y el potencial que la economía circular tiene para el desarrollo de Europa en un gran equilibrio entre los factores ambientales, económicos y sociales, con un rol importante importante de la educación tiene usted razón, señor

Quiero agradecer el trabajo, en esta mi segunda intervención, de todas las personas que han trabajado en el dosier sobre la información medioambiental, y especialmente a Andrés y Kristi, del Consejo, a Stefan y Julia, de esta misma casa, y a Andrew, de la Comisión, sin los que no hubiéramos podido conseguir la rapidez con la que lo hemos tramitado. Quiero agradecer igualmente el trabajo de los ponentes alternativos, que con su colaboración han contribuido a enriquecer y aumentar la eficiencia del informe, con lo que contribuiremos, como he dicho en mi primera intervención, a allanar el camino a la implementación de la economía circular. Cuando empezamos este mandato, el presidente Juncker estableció como prioridad crear las condiciones necesarias para la creación de puestos de trabajo y el impulso a la reindustrialización tras los oscuros años de la crisis económica que azotó y sigue azotando a Europa. En los momentos antes de la COP21 nos conjuramos todos para que Europa tomara el liderazgo internacional que había ido perdiendo en los últimos años y nos comprometimos a que el avance de nuestra economía tuviese que ir de la mano del medio ambiente. Y el próximo miércoles debemos dar este primer paso para la economía europea del siglo XXI, un camino que debemos recorrer junto a la ciudadanía europea, su industria, sus interlocutores sociales, para reforzar los lazos que nos unen en el proyecto europeo de los próximos decenios